Iar cifrele demonstrează eficacitatea lor au peste 87 de milioane de angajați, ce reprezintă 67 din forța de muncă din sectorul privat.

Potențialul lor de dezvoltare este condiționat de accesul la finanțare și, implicit, de adaptarea sistemului bancar la necesitățile lor.

Îmbunătățirea accesului la credite locale prin reducerea rigidității împrumuturilor financiare contribuie semnificativ la creșterea competitivității întreprinderilor. Susțin dezvoltarea parteneriatelor pentru inovare, care să cuprindă întreprinderi alături de parcuri inteligente, în vederea realizării de patente și inovații într o abordare de jos în sus.